Señor presidente, en las distintas lenguas de la Unión estamos aquí recordando un principio que no puede ser subestimado y es que la democracia —¡claro!— exige votar, pero no consiste solo en votar, ni mucho menos en votar cualquier cosa, en cualquier momento y de cualquier manera. La democracia exige proteger los derechos de las minorías y la función de la oposición y de la propia sociedad civil, respetando los derechos individuales de las personas físicas y jurídicas.

Es el caso de Hungría con la ley que reduce el margen de maniobra de las organizaciones no gubernamentales y que se inscribe en una estrategia xenófoba y ultranacionalista de identificación de la inmigración con la seguridad nacional. Por eso, la Unión Europea, la Comisión tienen todo el derecho y el deber de reaccionar ante esas iniciativas y ante esas leyes y de frenar con toda contundencia esa deriva autoritaria.